Din această perspectivă, salutăm noua propunere a Comisiei privind Cadrul financiar multianual. În ceea ce privește siguranța rutieră, regretăm slaba utilizare a fondurilor pentru siguranța rutieră și am dori, în următorii ani, să vedem această tendință inversată. În ceea ce privește Galileo, salutăm progresul înregistrat în cadrul programelor EGNOS și GALILEO. Lansarea primilor doi sateliți în 2012 reprezintă un pas fundamental pentru implementarea cu succes a celor două programe. Reamintim importanța investițiilor în acest sector, care va avea efecte benefice asupra multor sectoare și politici ale Uniunii Europene, în special privind logistica, transportul sustenabil și siguranța în transporturi.